Signor Presidente, onorevoli colleghi, le notizie sulla famosa, anzi famigerata, chiamata di Trump al presidente Zelensky hanno parzialmente distolto l'attenzione da un altro evento fondamentale. Mosca e Kiev hanno infatti raggiunto un accordo che prevede elezioni nelle regioni di Donetsk e Luhansk, da tenersi secondo la Costituzione ucraina, sotto l'osservazione dell'OSCE e senza la presenza dei militari. Successivamente è prevista, peraltro, anche l'adozione di uno statuto speciale per il Donbass. Questa svolta arriva dopo un promettente scambio di prigionieri Ucraina Russia e porterà a un summit del formato Normandia nel prossimo futuro, al quale spero potrà aggiungersi anche l'Alto rappresentante. Della telefonata di Trump mi sono rimasti impressi i passaggi, durissimi, nei quali il Presidente americano accusava l'UE e i suoi Stati membri di non fare abbastanza per l'Ucraina. Il presidente Zelensky confessava di essere d'accordo. Per questo credo che l'Europa abbia un doppio importante compito supportare fermamente la decisione del presidente Zelensky, nonostante tutti i comprensibili dubbi e le necessarie cautele, e vigilare affinché la Russia rispetti pienamente i termini dell'accordo.

Per quanto imperfetto, questo accordo...